Or, vous nous faites des dégagements fumeux sur la politique américaine.

Cela n'est pas la cause fondamentale de tous les problèmes.

Je pense qu'un certain nombre de régimes ont été déstabilisés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Pour autant, faire de ces phénomènes l'unique cause...